Sin duda, estamos ante un negocio extremadamente lucrativo y se precisa unidad, colaboración y firmeza para erradicar estas prácticas y las diferentes formas de explotación. Por eso, la política de la Unión sobre la trata de seres humanos, según hemos aprobado en un informe en este propio Parlamento, debe estar conectada con la acción exterior comunitaria, a fin de establecer una cooperación más coherente y eficaz a la hora de desarrollar sistemas para identificar, proteger y asistir a las víctimas, mejorar la prevención de la trata, facilitar el enjuiciamiento de los traficantes y crear una red que permita responder rápidamente